Hvala za besedo, spoštovani predsednik državnega zbora. Spoštovana ministra! Torej, po mojem mnenju oziroma po mnenju znanstvenikov bo definitivno z uvedbo tehnologije pete generacije mobilnega omrežja prišlo do povečanega in gostejšega horizontalnega elektromagnetnega sevanja. Ne glede na strožje smernice v Sloveniji je de facto dejstvo, da da bo povečano število in da se temu sevanju, ki ga bo ki bo povzročeno, v bistvu ne bomo mogli izogniti. Kajti, namestitev oddajnikov se načrtuje celo v šolah, v trgovinah, v bolnišnicah. Torej, pametni pametni domovi, doma bomo izpostavljeni, povečanemu sevanju, zunaj bomo izpostavljeni povečanemu sevanju. Ne vemo pa, kake so sploh posledice. Po smernicah Evropa EAA-jem leta dva šestnajst navaja, da elektromagnetno sevanje predstavlja nevarnost za nastanek nekaterih vrst raka, Alzheimerjeve bolezni, neplodnosti pri moških, nevarnosti v okolju lahko pomenijo okvare DNA, torej bodi v rakava obolenja, predčasno staranje, motnje v presnovi, motnje spanja, motnje v možganskem metabolizmu glukoze, nastanek stresnih proteinov, to je številne bolezni. In vseeno mislim, da javnost morda ni seznanjena, da je kar dvesto trideset znanstvenikov, iz enainštiridesetih držav podpisalo peticijo, ki svari pred nevarnostmi visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja brezžične tehnologije petG. Poznavalci opozarjajo, da nameščanje predstavlja povečano sevanje za splošno prebivalstvo. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija že od leta dva enajst brezžično sevanje uvršča med potencialno rakotvornega. Seveda nismo proti, sami po sebi proti uvedbi petG. Gre pa za to, da je v tem trenutku še veliko neznank in da prave neodvisne raziskave na nivoju Evropske unije sploh ni bilo. Tudi odgovor Evropske komisije na zadevno peticijo, sem prebrala, in je nekako splošno neraven ne zagotavlja, da bo izvedena dejanska neodvisna študija. Zato apeliram, da se vseeno tudi v Sloveniji izvede neodvisna raziskava.